Eu vin din Galați, un oraș din România care se află la granița Uniunii Europene cu Republica Moldova și cu Ucraina și, de aceea, am să mă refer la revizuirea politicii de vecinătate, dar la dimensiunea estică. Subliniez importanța acesteia atât pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, cât și pentru securitatea energetică a Uniunii Europene. Solicit Comisiei și statelor membre să lanseze o strategie completă a Uniunii Europene pentru Marea Neagră și să asigure resursele financiare și umane adecvate pentru punerea eficientă în aplicare a acesteia. Salut aderarea Ucrainei și Republicii Moldova la Tratatul de instituire a Comunității Energiei, ceea ce va juca un rol important în atingerea obiectivelor Uniunii în materie de securitate energetică și va contribui la securitatea acestor țări În privința proiectelor prioritare ale Uniunii în domeniul energiei, subliniez importanța coridorului sudic al gazelor și consider că gazoductul